frú forseti þá er komið að fjórða máli ef svo má að orði komast þingmannanefndar vestnorræna ráðsins og hún fjallar eins og það fyrsta sem við lögðum fram

fyrri tillagan um björgunarmál var um aukið samstarf þjóðanna á norður atlantshafi um björgunarmál og þá er verið að tala um allar þjóðir sem liggja að norður atlantshafi en hér er tillaga sem er

og meira inn á við innra samstarf þessara þriggja landa og ályktunin hljóðar svo með leyfi forseta vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórn íslands og landsstjórnir færeyja og grænlands að gera með sér samkomulag um að stuðla að og styrkja samstarf slysavarnafélaga og björgunarsveita á sjó og landi í löndunum þremur flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn árni johnsen guðbjartur hannesson guðjón a kristjánsson guðni ágústsson og jón gunnarsson þannig hljóðar það vestnorræna ráðið hefur frá upphafi unnið að því að styrkja tengslin og auka samstarf milli stjórnvalda vestur norðurlandanna íbúa þeirra atvinnu og menningarlífs á síðasta ársfundi samþykkti ráðið ályktun þarsem skorað er á ríkisstjórnir landanna að styrkja samstarf björgunarsveita og slysavarnarfelagaað styrkja samstarf björgunarsveita og slysavarnafélaga ástæðan er sú að vestur norðurlöndin geta miðlað miklu til hvors annars í þeim efnum þar sem þau eiga margt sameiginlegt hvað varðar náttúru og veðurfar landfræðilegar aðstæður og búsetu veður geta verið válynd það þekkjum við og löndin eru harðbýl og strjálbýl með fjölda afskekktra og fámennra byggðarlaga þar sem samgöngur eru erfiðar auk víðáttumikils hálendis auk þess eru þau öll við norður atlantshafið og mikil sjósókn stunduð í þeim öllum löndin eiga því við sambærilegar aðstæður að glíma sem kallar á svipaðan viðbúnað til að bregðast við slysum og náttúruhamförum hins vegar er viðbúnaður til að fyrirbyggja og bregðast við slysum á sjó og landi mislangt á veg komin í löndunum þremur það er því samhljóða álit vestnorræna ráðsins að auka samstarfið milli slysavarnafélaga og björgunarsveita ef það yrði aukið væri það hagur allra enda ljóst að löndin geta lært mikið hvert af öðru markmið slíks samstarfs yrði einkum að miðla þekkingu og reynslu á sviði slysavarna og björgunar koma á samvinnu um uppbyggingu slysavarnafélaga og björgunarsveita sem byggir á kerfi sjálfboðaliða þjálfun og útgáfu fræðsluefnis áhersla er lögð á að frumkvæði komi frá slysavarnafélögunum og björgunarsveitunum en hins vegar að stjórnvöld veiti þeim nauðsynlegan stuðning til frekari samvinnu herra forseti ég óska eftir því að tillagan fái þinglega afgreiðslu og legg til að henni verði vísað til utanríkismálanefndar